Pamiętajmy o dramacie zwykłych ludzi ponad 100 tysięcy ofiar śmiertelnych tej wojny domowej i prawie 2 miliony, czyli 10 mieszkańców kraju, w roli uchodźców.

Jeśli jednak istnieje dzisiaj możliwość uniknięcia akcji zbrojnej i zneutralizowania arsenału chemicznego, powinniśmy z tej możliwości skorzystać. Ale presja międzynarodowa, łącznie z groźbą interwencji wojskowej, musi zostać utrzymana. Dlatego powinniśmy wspierać naszych amerykańskich sojuszników w tym postanowieniu.